Monsieur le Président, chers collègues, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Il faut le rappeler, l'argent est aussi le nerf d'un projet de paix comme le projet européen. En effet, si l'Europe entend réellement mettre en œuvre les politiques inscrites dans les traités, y compris les politiques les plus récentes celles du traité de Lisbonne il est indispensable qu'elle dispose des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Dès lors, je suis favorable à la perception des ressources propres et à la création d'une taxe sur les transactions financières. Cet accroissement nécessaire du budget européen devra s'accompagner d'économies substantielles à travers l'optimisation des dépenses. Dotons nous par exemple d'une vraie politique étrangère et de défense communes, afin d'assurer une plus grande influence européenne à travers le monde, mais aussi de tirer le meilleur parti possible des deniers publics. Le rapport Garriga Polledo est un texte fondamental, presque un texte refondateur, car il donne des perspectives politiques et budgétaires très fortes à l'Union européenne. De plus, deux politiques clés de cette Union y trouvent toute la place qui leur est due. La PAC, qui est une politique cruciale pour la sécurité et l'indépendance alimentaire de notre continent son budget devra être reconduit. La politique de cohésion, c'est à dire l'instrument financier de solidarité entre régions européennes et le développement économique de celles ci son ambition devra être renforcée, à travers la création d'une catégorie intermédiaire de régions, afin que des régions situées à un même niveau de développement bénéficient